Stosowanie preferencji handlowych względem krajów najsłabiej rozwiniętych jest skutecznym mechanizmem wspomagania ich wzrostu gospodarczego. Dostęp do europejskich rynków stanowi dla nich nierzadko kluczowy czynnik stabilizacyjny.

Postępy władz w tym zakresie nie są zadowalające, jednakże Międzynarodowa Organizacja Pracy zniosła nałożone ograniczenia, uznając, że w kwestii praw pracowniczych naruszenia nie są już poważne.

Przywracając preferencje taryfowe, Unia musi jednocześnie uważnie monitorować poczynania birmańskich władz, a szczególnie wojska, które wciąż stosuje w niektórych regionach przymus pracy. Ponadto w kraju tym nasilają się konflikty na tle religijnym, wobec których społeczność międzynarodowa nie może pozostawać bezczynna.